Vážená paní komisařko, k vám budu směřovat svoji řeč. Jsem přesvědčena, že tržní mechanizmus nabídky a poptávky na trhu práce je ten nejdůležitější a nelze do něj zasahovat nadbytečnou regulací. Podle mého názoru je nutné soustředit se na takové aspekty, které ženám vytvoří stejné pracovní podmínky a předpoklady na trhu práce jako mužům v případě založení rodiny.

Nemohu souhlasit se zavedením legislativních opatření, jako jsou například kvóty, které by byly závazné. Nemohu také podpořit opakované nárokování povinné a plně placené mateřské dovolené v délce dvaceti týdnů.

Chci ale zdůraznit, že ženy mají právo mít kontrolu nad svým reprodukčním a sexuálním zdravím. Právo na sexuální a reprodukční zdraví žen je podle mého názoru jedním ze základních lidských práv, které musí být garantováno ve všech státech Evropské unie. Není možné bránit ženám v tom, aby braly antikoncepci, a není možné ani bránit ženám ve chvíli, kdy chtějí uskutečnit potrat. O svém těle si má žena rozhodovat sama, protože je to ona, která musí projít velkými změnami v souvislosti s těhotenstvím, porodem a kojením dětí, navíc je dítě pro ni závazek na celý život.

19. století, o kterém tak krásně hovoří film Pravidla moštárny, a předpokládám, že byl přeložen do všech jazyků členských států Evropské unie. Čili jinými slovy, ačkoliv s mnoha opatřeními, které předkládané zprávy obsahují, nesouhlasím, budu vždy souhlasit s konkrétními body, které se týkají svobody žen při rozhodování o svém vlastním osudu.